Creo que todos coincidimos en que el desarrollo de las TIC y del software de vigilancia, sin el adecuado control, puede poner en riesgo nuestra seguridad y, desde luego, también facilitar que regímenes represivos persigan, hostiguen y practiquen la tortura contra oponentes y defensores de derechos humanos. Y, desde luego, la tecnología europea no puede permitir que se ayude a exportar y contribuir

en peligro la vida de defensores de derechos humanos, de periodistas y de oponentes políticos que actúan y trabajan contra los regímenes represivos. Por eso es tan importante modernizar, mejorar y endurecer esta regulación. Pero nosotros creemos que es importante que, en todo el proceso y al final del Reglamento, se mantengan las exigencias que venimos planteando los socialistas y el texto tal y como ha quedado aprobado en la Comisión de Comercio Internacional. Es fundamental extender el control de las exportaciones a las TIC y a la cibervigilancia, incorporar la dimensión de los derechos humanos, incluir ese mecanismo de control general para prever que en el futuro productos no previstos puedan estar sujetos a control y asegurar la implementación uniforme en todos los Estados. Y, finalmente, una vez que consigamos este Reglamento, señora comisaria, le pido que intente lo mismo que está haciendo con el Reglamento que impide el comercio de instrumentos que infringen tortura o pena de muerte, que es su internacionalización. Ha hecho un gran esfuerzo, se ha dado un gran paso adelante y, una vez que tengamos el Reglamento de la Unión Europea, tenemos que conseguir que también fuera se acojan a los mismos principios para conseguir de verdad acabar con este tipo de prácticas.